Un exemple les entreprises chinoises ne peuvent continuer à s'installer chez nous alors que nos entreprises sont interdites d'accès à leur marché public.

Sur ce point, je demande vigoureusement, Monsieur le Commissaire, un changement de doctrine de la Commission.

L'objectif de l'Union européenne a toujours été de favoriser l'émergence de la démocratie et de démocraties.